Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président du Conseil en exercice, ceci n'est pas un débat, ceci est une suite de monologues qui vont tous dans le même sens, parce que nous partageons tous la même opinion avec quelques divergences de vues sur les modalités. Mais il faut répéter que ce n'est pas l'Europe qui est responsable, que ce sont les six gouvernements des pays qui ont déjà été cités, mais qu'il faut répéter. Les gouvernements de l'Allemagne, du Royaume Uni, des Pays Bas, de la République tchèque, du Danemark et de la Suède, pays en plus qui ne figurent pas parmi les plus pauvres de l'Union européenne, mais qui sont parmi les plus égoïstes ou qui le deviennent. Et ce qu'il faut absolument faire comprendre à ces pays, c'est qu'ils doivent prendre leurs responsabilités.

Il faut trouver les solutions, bien sûr, pour après 2014, mais surtout pour 2012 et 2013, de manière transitoire.

Les États membres sont bien sûr coresponsables, mais l'Europe ne peut pas se dérober dans ce volet social qui est très important.